Monsieur le Président, pourquoi parlons nous de ressources innovantes? Aurions nous attrapé, tout à coup, la rage taxatoire? Bien entendu que non! Vous le savez, nous devons rétablir les finances publiques sur des bases durables, ce qui signifie bien sûr des dépenses responsables, mais cela signifie aussi des recettes à la fois justes, efficaces et soutenables et, vous le savez, les systèmes fiscaux qui sont aujourd'hui en place en Europe ne répondent pas à ces critères. Ils ne garantissent pas aux gouvernements les moyens d'assurer leurs missions de service public on pense à l'enseignement, à la recherche et à la cohésion sociale. Ils n'ont pas pu endiguer l'accroissement des inégalités en Europe et ils continuent d'inciter des activités destructrices à la fois de l'environnement et de la cohésion sociale. Qu'il s'agisse de taxer l'industrie financière, d'obtenir une contribution juste des grandes entreprises, de mettre en place une contribution climat énergie ou de lutter efficacement contre la fraude et l'évasion fiscales, vous le savez, ce n'est qu'au niveau européen que nous pourrons mettre en place des solutions efficaces. Agir au niveau des États membres est devenu inopérant. Nous en avons assez d'entendre que tout cela est impossible, qu'il faut l'unanimité.

Sans action commune, il ne faudra pas dix ans pour que plus aucun État membre de l'Union européenne ne soit en mesure de retrouver des finances publiques soutenables. Ce qui se trouve sur la table en matière de gouvernance économique, puisque c'est de cela qu'il s'agit également, consiste à dire aux États membres Coupez vous le bras des dépenses en liant votre autre bras, le bras des recettes, derrière le dos, et c'est cela qu'on appelle un pacte pour la compétitivité. Je voudrais bien vous y voir vous battre avec un bras coupé et un bras lié. Je crois que le rapport Podimata ouvre des pistes qui permettent en effet de répondre à la question fiscale et, donc, j'espère que ce Parlement pourra l'adopter.